Jedná se o útoky na životně důležitou infrastrukturu, kybernetickou špionáž, hromadné sledování občanů EU, dezinformační kampaně, šíření škodlivého softwaru, omezování přístupu k internetu a fungování systému IT. Původci útoků jsou nejrůznější státy Rusko, Čína a Severní Korea a i nestátní aktéři. Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost ve své zprávě z roku 2017 říká, že existují neochvějné důkazy o útocích na demokracii a o kybernetické válce. Tyto činnosti ohrožují naši bezpečnost, veřejný pořádek, demokracii a naši strategickou autonomii. Odpovědí na závažné incidenty by měla být vždy společná reakce EU, včetně restriktivních opatření.